Domnule Președinte, doamnă von der Leyen, vreau să insist pe două lucruri importante pentru delegația română din grupul Renew. În primul rând, integrarea economică și fiscală trebuie să acopere nu doar statele membre ale zonei euro, ci și toate statele europene care vor să adere la zona euro, cum este și România.

În al doilea rând, salut intenția dumneavoastră de a demara un mecanism paneuropean pentru monitorizarea statului de drept. A fost o condiție a grupului Renew.

În acest sens, vă reamintesc că acest Parlament European a adoptat principiile unui asemenea mecanism acum doi ani și vă propunem să demarăm legislația necesară plecând de la această rezoluție a Parlamentului European.